Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames de la présidence bulgare, mes chers collègues, dans les discussions désormais ouvertes sur les finances de l'Union européenne, le président Juncker nous invitait, il y a quelques jours, à sortir de la logique comptable.

Posons nous la question de ce que nous voulons faire ensemble

Accord sur le climat, pilier social, convergence, jeunesse, objectifs de développement durable, investissements d'avenir nous avons notre cap. Il ne s'agit donc pas de couper dans la PAC ou dans la cohésion, mais au contraire, de leur laisser les moyens d'évoluer pour atteindre ces objectifs. La PAC doit devenir l'instrument d'une autonomie alimentaire respectueuse des sols, de l'eau et de ceux qui y travaillent, et bien sûr de nous qui nous en nourrissons. Quant à la cohésion, c'est notre clé pour converger vers un développement pour tous les peuples, toutes les régions, un développement environnemental et social.

Elle augmente les chances de son consentement ou, si vous préférez, diminue les risques de son veto. Définissons avec la présidence bulgare les modalités de notre méthode de discussion.